Din păcate, Uniunea Europeană nu a reușit să acționeze suficient pentru reducerea accidentelor de circulație. Este adevărat, trebuie ca statele membre să îmbunătățească controalele pe care le efectuează în trafic. În calitate de raportor privind condițiile sociale, am analizat primul raport făcut de Comisia Europeană, care ar fi trebuit să fie bianual atunci, el a fost întârziat, din păcate, dar prin acel raport am constatat faptul că sunt unele state membre care și au depășit practic cota minimă de controale pe care trebuiau să le efectueze, dar sunt și state membre care nu au îndeplinit aceste obligații. Mă bucur că în raportul domnului Grosch privind accesul la piață am reușit, împreună cu Consiliul Uniunii Europene, să introducem un text de compromis, și anume, am solicitat ca toate controalele din trafic să nu fie discriminatorii nici pe bază de naționalitate, nici pe bază de țara de rezidență a operatorului de transport.

A existat un proiect de raport pentru construcția de parcări sigure la granița dintre Uniunea Europeană și Rusia, dar, din păcate, aceste parcări sunt insuficiente. Statele membre trebuie să investească mai mult în parcările sigure deoarece, din păcate, 40 din jafurile care au loc asupra transportatorilor rutieri au loc în parcări. De asemenea, am făcut un amendament la buget astfel încât să alocam o sumă pentru construcția de parcări sigure. Cred că condițiile privind timpul de conducere și perioadele de odihnă pot fi respectate doar dacă creăm operatorilor de transport condiții astfel încât aceste dispoziții să fie respectate.